Madame la Présidente, j'ai deux questions que, finalement, je partage avec M.

Provera la première porte sur la charia et la seconde, sur la question de l'immigration.

C'est un vrai problème.